Darüber hinaus brauchen wir aber eine Gesamtkoordination für den Personen und Güterverkehr, egal ob Luft, Schiene oder Straße, in Katastrophenfällen wie Erdbeben, Aschewolken, Überschwemmungen oder Ähnlichem. Dazu würden sich so genannte nationale Infopoints nahezu aufdrängen, wie wir sie jetzt im Gesundheitsbereich für die grenzüberschreitende Patientenversorgung einrichten werden. Nationale Infopoints, an die sich Menschen aller Generationen wenden können. Denn ich sehe im Moment auch im Luftverkehr eine gewisse Generationenungerechtigkeit. Es ist heute fast nicht mehr möglich, ohne Internet zu Informationen zu kommen.